Ensuite, pour nous, l'Union européenne à travers la déclaration que vous même avez faite le 7 septembre a pris position de manière assez claire sur la menace de démolition de Khan el Ahmar.

J'ajoute le fait que j'ai vu le texte de la résolution commune proposée par certains groupes.